Dit debat moet gaan over hoe Europa en dan heb ik het ook over de leiders in de Raad compleet afwezig is in het Midden Oosten. De terugtrekking van de Amerikanen uit Syrië, de Russen die het overnemen, de uitschakeling van Soleimani Europa stond erbij en keek ernaar. Wij vernemen telkens via de pers wat onze belangrijkste bondgenoot Amerika uitvreet.

Als we niet willen dat de Commissie Von der Leyen opnieuw het slachtoffer wordt van een grote migratiecrisis, dan moeten we er volop voor gaan. En u zegt Ik heb een mandaat gekregen.

Want weet u, de Europese belangen lopen niet samen met de Amerikaanse of de Russische. Als er één iemand is die de Europese belangen moet verdedigen, dan bent u het, dan zijn wij het.